um skipun stjórnlagaráðs flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn birgitta jónsdóttir og valgerður bjarnadóttir tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela forseta alþingis að höfðu samráði við forsætisnefnd alþingis að skipa tuttugu og fimm manna stjórnlagaráð sem fái það verkefni að taka við og fjalla um skýrslu stjórnlaganefndar og gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins íslands númer þrjátíu og þrjú

samanber upplýsingar um niðurstöður talningar sem landskjörstjórn hefur birt en þó þannig að kynjahlutföll raskist ekki lýkur nú beinni tilvitnun því frú forseti það sem á eftir kemur í tillögugreininni í átta tölusettum liðum er þingmönnum mjög vel kunnugt þar eru talin upp þau atriði sem stjórnlagaráð skuli taka sérstaklega til umfjöllunar í átta liðum og það er samsvarandi því sem er rakið í þriðju grein laga númer níutíu tvö þúsund og tíu þá er einnig tekið fram að stjórnlagaráð geti ákveðið að taka til umfjöllunar fleiri þætti en þar er getið og að stjórnlagaráð skili tillögum sínum til alþingis í formi frumvarps til stjórnarskipunarlaga fyrir lok júní tvö þúsund og ellefu frú forseti þá er komið að töluvert mikilli breytingu frá því sem áður hafði verið hugsað varðandi stjórnlagaþing sem menn hafa hér rætt það er hér setning sem segir um skipulag og starfshætti stjórnlagaráðs fer eftir starfsreglum sem stjórnlagaráð setur og forseti alþingis

hafði verið gerð viðamikil umgjörð býsna stíf um það hvernig stjórnlagaþingið átti að starfa en með því að við erum hér að tala um stjórnlagaráð þykir okkur flutningsmönnum sýnt að það sé óþarft og að ráðið geti sjálft sett sér starfsreglur þó þannig að forseti alþingis staðfesti þær annað sem ég vil vekja athygli háttvirtra þingmanna á og hefur verið nefnt hér áður það er ákvæði um að kostnaður vegna stjórnlagaráðs greiðist úr ríkissjóði samkvæmt nánari ákvörðun alþingis og ég vil vekja athygli háttvirtra þingmanna á

að er ekki gert með þingsályktun frú forseti ég ætla að hlaupa aðeins á greinargerð sem fylgir þessu frumvarpi en vísa einnig til fylgiskjals sem fylgir tillögunni á blaðsíðu þrjú sem er álit meirihlutasamráðshóps um viðbrögð við ákvörðun hæstaréttar um ógildingu kosninga til stjórnlagaþings en undir það álit skrifa auk þeirrar sem hér stendur ágúst geir ágústsson og háttvirtir þingmenn birgitta jónsdóttir höskuldur þórhallsson og valgerður bjarnadóttir í greinargerð með þingsályktunarfrumvarpinu er beint á að með samþykkt laga um stjórnlagaþing náðist mjög breið samstaða á alþingi um að unnið yrði að endurskoðun stjórnarskrárinnar með gagnsæjum og lýðræðislegum hætti með það að markmiði að unnt væri að ljúka heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar á þessu kjörtímabili með samþykkt þessara laga náðist breið sátt um tiltekið endurskoðunarferli það skyldi haldinn þjóðfundur það skyldi kjörin stjórnlaganefnd í alþingi og síðan yrði kosið stjórnlagaþing beinni kosningu sem átti að fjalla um tillögur stjórnlaganefndar og á með þjóðfundar alþingi skyldi síðan taka við og afgreiða stjórnarskrárfrumvarp á tveimur þingum með almennum kosningum á milli í samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar frú forseti áður en ný stjórnarskrá tæki gildi yrði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögurnar ekki var í lagatextanum og þeirri sátt sem náðist á alþingi tiltekið sérstaklega hvenær sú þjóðaratkvæðagreiðsla skyldi fara fram en það var gert ráð fyrir því að stjórnlagaþingið hefði tillögurétt í þeim efnum í þingsályktunartillögu þessari sem við nú hér ræðum er einnig gert ráð fyrir að stjórnlagaráð setji fram tillögu um þetta efni samanber sjöttu tölulið í annarri málsgrein þar segir með leyfi forseta að stjórnlagaráð taki sérstaklega til umfjöllunar eftirfarandi þætti og það er sjötta töluliður lýðræðislega þátttöku almennings meðal annars um tímasetningu og fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu þar á meðal um frumvarp til stjórnarskipunarlaga þjóðfundur var haldinn í byrjun nóvember tvö þúsund og tíu og þótti takast vel stjórnlaganefnd hefur síðan unnið úr því sem þar kom fram og er skýrsla hennar tilbúin til afhendingar kosning til stjórnlagaþings fór fram tuttugasta og sjöunda nóvember síðastliðinn og með ákvörðun tuttugasta og fimmta janúar tvö þúsund og ellefu ógilti hæstiréttur íslands þá kosningu sem fór fram sú ákvörðun er bindandi og endanleg ekki kom því til þess að stjórnlagaþing yrði sett af hálfu forseta alþingis fimmtánda febrúar eins og til stóð í kjölfar þessa ákvörðunar hæstaréttar ákvað forsætisráðherra í kjölfar samráðs við alla

kjörtímabili í ljósi þess frú forseti að kosning til stjórnlagaþings er ekki stjórnarskrárbundin og stjórnlagaþingið fyrst og fremst ráðgefandi er ljóst að alþingi getur þrátt fyrir ákvörðun hæstaréttar tekið ákvörðun um það hvort kosið verði að nýju eða önnur leið farin til að halda áfram endurskoðunarferlinu

hvers meirihlutaálit fylgir tillögu þessari til þingsályktunar taldi að nokkrar leiðir kæmu til álita til þess að bregðast við þeirri óvæntu stöðu sem upp kom við vorum sammála

stjórnarskrárinnar í samræmi við það endurskoðunarferli sem sátt hefur náðst um á þessu kjörtímabili eftir að hafa vegið og metið kosti ólíkra leiða var það niðurstaða meiri hluta samráðshópsins að vænlegast sé með hliðsjón af öllum aðstæðum að alþingi komi með ákveðnari hætti inn í endurskoðunarferlið þegar á þessu stigi með skipan stjórnlagaráðs eins og ég hef hér gert grein fyrir og alþingi leysi þannig þann hnút sem endurskoðunarferlið er komið í það er mat meirirhlutasamráðshópsins að með þessu sé niðurstaða og ákvörðun hæstaréttar ekki með nokkrum hætti vefengd enda sé það fyrst og fremst skylda alþingis og stjórnvalda

þátt í því verkefni að endurskoða stjórnarskrána þessi leið er byggð á því að líklegt sé að mikilvægt innlegg komi frá þessum hópi inn í endurskoðunarferlið og það muni nýtast alþingi við mótun nýrrar og vandaðrar stjórnarskrár frú forseti þingið sem nú situr hefur að mínu mati skuldbundið sig til þess að tryggja að ný tillaga að stjórnarskrá verði lögð fyrir þjóðina til endanlegrar afgreiðslu við næstu almennu kosningar við höfum komið okkur saman um tiltekið ferli og ég minni á að það var aðeins eitt mótatkvæði þegar lög númer níutíu tvö þúsund og tíu voru samþykkt um stjórnlagaþing þannig náðist sátt um tiltekið ferli sem er að nokkru leyti óvenjulegt og öðruvísi en verið hefur við undirbúning að breytingu á stjórnarskránni hingað til og byggir á aðkomu annarra en alþingismanna og sérfræðinga í stjórnskipunarrétti þar er ég að vísa til þess að haldinn var þúsund manna þjóðfundar og úrvinnslu þess sem þar kom fram í sérstakri þingkjörinni stjórnlaganefnd og loks var stjórnlagaþing kosið beinni kosningu margir telja mikilvægt að frumvarp að nýrri stjórnarskrá sem stjórnlagaráð áður stjórnlagaþing skilar til alþingis eigi fyrst að leggja fyrir í þjóðaratkvæðagreiðslu slík þjóðaratkvæðagreiðsla væri að sjálfsögðu aðeins ráðgefandi þar sem óbreytt stjórnarskrá leyfir ekki annað

í þessu atriði á ég vísa til þingskjals þrettán hundruð fimmtíu og fjögur á hundrað þrítugasta og áttunda þingi sem er framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar þar sem lýst er fjórum leiðum til þess að fara með frumvarp að nýrri stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu ég vil vekja athygli á því sem um þetta er fjallað í greinargerð þingsályktunartillögunnar og ég las áðan eins og við vitum hér frú forseti hafa verið uppi ólíkar túlkanir á þessu orðalagi í lögunum sem nú er tekið óbreytt upp í tillögugreinina hér og eins um orðalagið í áliti allsherjarnefndar sumir hafa talið augljóst að frumvarp um stjórnarskrá skyldi fara beint í þjóðaratkvæði áður en það færi til alþingis aðrir hafa talið það fráleita túlkun meiri hluti samráðshópsins tók þá ákvörðun að hrófla ekki við að breyta ekki þessu orðalagi frá því sem sátt hafði náðst um fara ekki að túlka það á annan hvorn veginn heldur halda sig við þá niðurstöðu sem fékkst síðastliðið haust með einu mótatkvæði þó þetta atriði verður væntanlega rætt í allsherjarnefnd á milli umræðna enda er það rétti vettvangurinn þaðan kom orðalagið í upphafi og þar á að skýra það ég vil þó aðeins segja fyrir sjálfa mig að ég tel að svo miklum peningum tvö hundruð fimmtíu til þrjú hundruð milljóna króna sé betur varið í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögu að stjórnarskrá áður en alþingi fjallar um hana heldur en að endurtaka kosningu um ráðgefandi stjórnlagaþing með óbreyttum hætti nú í sumar eða þá með einhverjum allt öðrum hætti eftir eitt eða tvö ár frú forseti málið er í höndum alþingis verkefnið er brýnt að vinna að breytingu stjórnarskrárinnar þannig að unnt verði að ljúka heildarendurskoðun hennar á þessu kjörtímabili við megum ekki týna okkur í umræðum um formið á næstu mánuðum á síðasta ári tók það alþingi átta mánuði við höfum tillögu þjóðfundar við fáum tillögur stjórnlaganefndar við höfum hóp valinkunnra einstaklinga sem naut þess trausts í

málið er í höndum alþingis og það er ekkert frú forseti sem bindur hendur þingsins í þessum efnum hér var aðeins um að ræða ráðgefandi þing ekki stjórnarskrárbundna kosningu þingið getur því brugðist við með þeim hætti sem best þykir og breiðust sátt næst um með lögum eða með þingsályktun svo fremi sem það fari ekki i bága stjórnarskrána aðrar takmarkanir gilda ekki um störf þingsins það er vissulega rétt frú forseti að gæta að virðingu hæstaréttar en það er líka rétt að gæta að virðingu alþingis við skulum sýna alþingi sjálfu virðingu og við skulum sýna því fólki sem bauð sig fram til starfans sem alþingi auglýsti síðastliðið haust virðingu sá hópur sem kosningu hlaut og bauð sig fram ber enga ábyrgð á þeim ágöllum sem voru á framkvæmd kosninganna að mati hæstaréttar það er ekkert sem hefur skaðað trúverðugleika þeirra sem einstaklinga eða hópsins í heild það eru engar grunsemdir uppi um að brögð hafi verið í tafli í kosningunni eða að hún hafi ekki skilað réttri tölulegri niðurstöðu frú forseti þetta má er í höndum alþingis og ég ítreka að það er ekkert sem getur bundið hendur alþingis í þeim efnum alþingi hefur heimildir til þess að skipa hvern þann sem það kýs til tiltekinna verka og þá líka umræddan hóp til þess að taka við tillögum stjórnlaganefndar og vinna frumvarp að nýrri stjórnarskrá fyrir lok júnímánaðar næstkomandi ég vil skora á háttvirtu þingmenn að styðja þetta verklag þannig stöndum við best við þau fyrirheit sem við höfum gefið þjóðinni um að leggja fyrir hana tillögu að nýrri stjórnarskrá málið er í höndum þingsins að er í höndum okkar alþingismanna ég legg til frú forseti að þingsályktunartillögunni verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar